În următoarele 9 luni Comisia, statele membre și Parlamentul European vor defini viitoarea rețea centrală TEN T și nodurile de interconectare cu rețeaua de transport a țărilor vecine Uniunii.